Yo he procurado acercarme a ellos en todas sus sugerencias, no solo en el texto sino también en el ritmo y en el calendario que ellos mismos han propuesto. Quiero decirles que, de la misma manera en que ellos han sido leales y buenos colaboradores, yo espero serlo también, humildemente, en mis aportaciones a los informes en los que ellos van a tener primacía próximamente, especialmente el señor Karim, con el que espero colaborar muy profundamente.

su voto de abstención, decidido por prejuicios y por la duda de que la teoría no coincida con la práctica. No, vamos a tener confianza en que la teoría sea la teoría y sea una buena práctica. Si ellos votan a favor, con nosotros, y este informe se aprueba —no sé si por la unanimidad de todos los parlamentarios pero sí de los grupos parlamentarios, de las cabezas de los grupos parlamentarios—, podemos tener una legitimación mayor para exigir que, efectivamente, como dice la señora Lichtenberger, la práctica y la teoría no sean dualismo, sean todo uno

Quisiera, por último, decir que no ha podido faltar el exabrupto cotidiano en este Parlamento del euroescepticismo, bastante vergonzante por cierto, puesto que, encima, no está para escuchar la réplica de nuestra parte.

tampoco por ser un lugar, como ha dicho muy bien el señor Barnier, de excelente trabajo del señor Campinos y todo su equipo. Ya los hemos visitado allí yo he estado al frente de una delegación de la Unión Europea en esa visita, y he quedado prendado del trabajo que están realizando en Alicante.

Pues sí, de gentes como estas, que no saben de lo que hablan, también es el Reino de los Cielos, es el reino de este Parlamento, pero serán —espero— una minoría cualificada.